Señora Presidenta, quiero denunciar ante este Pleno la situación de aislamiento en las comunicaciones ferroviarias que vive mi provincia y el suroeste de mi región, Andalucía.